Madame la Présidente, j'ai voté contre l'investiture de la Commission von der Leyen, car je considère qu'elle va aggraver la situation de la France dans trois domaines essentiels. Tout d'abord, elle est favorable à une organisation de l'immigration en Europe alors que j'attends autre chose une politique de lutte résolue contre la submersion migratoire. Ensuite, elle veut renforcer l'intégration européenne, alors que le peuple français a placé en tête, lors des élections européennes, un parti le Rassemblement national qui prône le respect de la souveraineté nationale. Enfin, elle veut continuer la folle politique de libre échange mondialisé qui a ruiné notre agriculture.

Pour ces trois raisons, je m'opposerai avec détermination à la Commission von der Leyen tout au long de mon mandat.